Ich habe die Antwort auf diese Frage schon gegeben.

Es geht doch jetzt darum, dass Druck auf die Türkei ausgeübt wird.

Warum dürfen diese Kämpfer nicht durch die Grenzen? Warum hat die Türkei weiterhin die Möglichkeit, ISIS zu unterstützen? Das sind Fragen, die ich stelle.